Señor Presidente, superada la inquietud generada por la aprobación del Tratado de Lisboa, es hora, a mi juicio, de pensar en el tratamiento que en el futuro habrá de darse a las actitudes nacionalistas que tanto entorpecen la construcción europea. Mi idea es que estos entorpecimientos no pueden resultar gratis.

Este modesto diputado quiere un Presidente del Consejo en el futuro que sea un hombre, o mejor una mujer, convencida del federalismo europeo, que maneje el euro, que se halle en el espacio Schengen y que se sienta identificada y comprometida